2020 ist ja nicht mehr weit weg. Gerade im Bereich der Breitbandnutzung explodieren die Mengen, die wir benötigen, und deshalb gilt es da auch, ein Regelwerk zu entwickeln, wie diese Netze möglichst effizient genützt werden können. Wir wissen, dass in den Netzen natürlich Sprachtelefonie möglich ist, dass Datentransfer möglich ist, dass auf der anderen Seite Filme und Fernsehkanäle entstehen. Also wir haben in Wahrheit das Problem der Interoperabilität. Die Kernfrage ist Gibt es Prioritäten in diesem Bereich?

Wir brauchen den notwendigen Ausbau in diesem Bereich. Und letztlich geht es auch darum, dass uns die neuen Möglichkeiten wie das 5G Netzwerk, das ja schon in Planung ist, völlig neue Strukturen erlauben. Wir wissen, das Internet of things wird sehr viele Kapazitäten brauchen, aber es muss auch Prioritäten geben für den Notruf wir haben heute schon den eCall diskutiert den Notruf mit den notwendigen Daten. Es ist notwendig, dass es Prioritäten gibt, da kann eine Leitung nicht durch Filmdownloads blockiert werden. Es ist auch äußerst unangenehm, wenn in der Sprachtelefonie dann im IP Bereich keine Qualität mehr vorhanden ist, weil ganz einfach zu wenig Kapazität da ist. Also die Steuerungsmöglichkeiten müssen in Zukunft gewahrt bleiben.